Jest to krok w kierunku budowy parlamentarnej Europy. Traktat lizboński przyznał nam specjalne uprawnienia, ale więcej uprawnień oznacza więcej odpowiedzialności. Jesteśmy odpowiedzialni wobec 500 milionów obywateli, którzy nas wybrali. Na corocznych sesjach będziemy omawiali takie sprawy, jak bieżąca kondycja, stan Unii, priorytety polityczne, gospodarcze, społeczne i sposoby działania, podejmowanie decyzji, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Jest to element demokratycznego nadzoru nad instytucją wykonawczą Unii Europejskiej, czyli nad Komisją Europejską.

Witamy także wszystkich komisarzy, którzy przybyli razem z przewodniczącym i są z nami na sali. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że Parlament Europejski zrobił już wiele, aby zbliżyć się do obywateli i przedstawić możliwości demokratycznej kontroli, nadzoru nad instytucją wykonawczą.

Panie przewodniczący!